Aus meiner Sicht und aus Sicht der EVP Fraktion bietet unser Text einen ausgewogenen Ansatz, der einerseits die Sicherheit und den Schutz für die Anlieger erhöht, andererseits jedoch nicht die Finanzinstitute überfordert. Auch wurde meiner Ansicht nach ein gutes Gleichgewicht zwischen Harmonisierung und Flexibilität gefunden. Uns war klar, dass wir in einigen wesentlichen Punkten harte Verhandlungen mit dem Rat würden führen müssen, aber damit, dass die Mitgliedstaaten tatsächlich jegliche substanzielle Annäherung blockieren würden, hatte ich dann doch nicht gerechnet. Die Mitgliedstaaten haben mehrfach erklärt, dass sie sich zur Anlagensicherung grundsächlich nicht festlegen wollen, solange wir keine Vorschläge zur crisis resolution vorliegen haben. Aber wir alle wissen, wie lange wir mit dem Dossier zur crisis resolution jetzt schon hingehalten werden. Da bleibt uns aus meiner Sicht keine andere Wahl, als über diesen Bericht nun nach mehr als einem halben Jahr des Wartens morgen im Plenum abzustimmen. Ich glaube, wir brauchen wirklich vertrauenswürdige, zuverlässige Anlagensicherungssysteme in der Europäischen Union. Wenn der Rat das anders sieht, soll er das gegenüber den Bürgern verantworten.